Mikolášik tout à l'heure, on a vu se multiplier les catastrophes au delà de l'Europe le Pakistan en particulier, également Haïti mais aussi chez nous, sur le territoire européen, en particulier en Europe centrale. Et puis, vous l'avez cité au fil de vos interventions, Madère, l'Irlande, le Portugal

Mais je n'ai pas oublié celles de 2002, qui m'avaient conduit, lorsque j'étais commissaire chargé de la politique régionale, à imaginer, et finalement à proposer, avec le soutien de M. Prodi, la création du Fonds de solidarité, qui a été bien utilisé depuis sa création. Tout cela nous permet de rappeler qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte et, en permanence, améliorer les procédures et renforcer notre capacité à répondre aux catastrophes, encourager une politique de prévention prévenir coûte toujours moins cher que réparer pour diminuer les conséquences tragiques de ces désastres. La Commission s'engage à maintenir cette approche équilibrée pour couvrir à la fois la prévention, la préparation, et la réponse. Vous soulignez, Monsieur Ferreira, l'importance des instruments financiers communautaires pour appuyer l'action des États membres en matière de prévention.

Luhan a évoqué les fonds régionaux, qui peuvent également soutenir les mesures nationales de prévention.

Ce Fonds de solidarité, que je connais assez bien, soutient également les actions urgentes de réparation publique des dommages. La Commission est en train d'évaluer l'efficacité de tous ces instruments actuels. Nous travaillons sur un catalogue de mesures préventives, que les États membres pourraient prendre en compte en vue d'un financement communautaire. Notre objectif est aussi d'augmenter le degré d'utilisation de ces fonds, comme l'a souhaité, me semble t il, Mme Patrão Neves. Investir dans la prévention est nécessaire, et cela permet, encore une fois, d'atténuer le coût de la réparation et de la reconstruction. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Ferreira, il nous faut développer une méthodologie sur la cartographie des risques. Nous travaillons sur l'établissement de lignes directrices pour nous inspirer des initiatives nationales existantes et utiliser les meilleures de ces pratiques pour en faire un tronc commun européen sur des risques spécifiques. Je pense aux feux de forêts, qui ont touché la Grèce, le Portugal ou l'Espagne dans les années passées, et aux désastres climatiques extrêmes. Nous encouragerons, d'ici la fin 2012, les États membres à adopter des mesures de prévention fondées sur de bonnes pratiques. Nous avons également adopté cette année un livre vert sur la protection des forêts, et nous mettons en place un observatoire pour analyser les sécheresses qui touchent l'Union européenne. Enfin, de nombreuses actions sont en cours pour améliorer notre connaissance des catastrophes et de leur impact, et puis nous aurons l'opportunité de débattre davantage de ces sujets dans le futur. Comme vous le savez, la Commission et son président, qui m'avait d'ailleurs demandé en 2004 de travailler sur cette idée d'une force européenne de protection civile, dans le prolongement et l'analyse des conséquences du tsunami et d'autres catastrophes sous l'autorité de Mme Georgieva, présentera prochainement des propositions pour renforcer la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophe. Nous allons aussi continuer de travailler à des propositions pour renforcer la prévention. Voilà pourquoi je pense que ce que va faire la Commission, ce qu'elle va vous proposer, ce qu'elle proposera aux États membres, ira à la rencontre des préoccupations, Monsieur Ferreira, que votre rapport souligne très utilement et très efficacement à la suite de toutes ces catastrophes.